Ensuite, on ne peut pas oublier le rôle déstabilisateur de l'Iran dans la région, qu'il s'agisse de la Syrie, de l'Iraq, du Liban ou de Gaza.